Ce rapport doit être le guide de notre politique et du programme de la future Commission à partir du début de l'année prochaine.

Oui, c'est un enjeu majeur nous devons collectivement prendre la mesure de notre responsabilité pour le devenir de l'Europe et de la planète toute entière.